Myślę, że to rozszerzanie Unii na wschód o którym wiem, że pan komisarz świetnie to czuje i świetnie to rozumie jest jedną z najważniejszych powinności Unii Europejskiej.

Dlatego, że rozszerzanie obszaru stabilności politycznej, stabilności ekonomicznej, transparentności politycznej na wschód jest w jak najlepszym interesie nas, czyli tych, którzy już jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Rzeczywiście rozszerzenie Unii Europejskiej o takie kraje jak demokratyczna Białoruś, Ukraina, Mołdawia, o której tutaj była mowa, ale również Gruzja i inne kraje obszaru postsowieckiego, jest w jak najlepszym interesie całej Unii Europejskiej i w jak najlepszym interesie tych krajów, które na razie pozostają poza Unią Europejską.